Grupa Socjalistów i Demokratów proponuje, by tytuł debaty brzmiał Środki pomocy Unii Europejskiej dla Włoch w związku z ruchami migracyjnymi.